Myslím, že důkazem o tom, že tam jsou nadstandardní způsoby, je například vaše návštěva na Ukrajině, návštěva skupiny zahraničních lékařů na Ukrajině.

A co se týče defraudantů, nevím, jak mi vysvětlíte, že prakticky přes noc vznikla celá skupina lidí, kteří mají miliardový majetek.

Jestliže je to legální, pak něco není v pořádku, ale ne u této vlády, ale již u minulé vlády Ukrajiny. A nejen na Ukrajině, ale i v dalších zemích.